Y esta vía inicial, unida a los errores de decisiones tomadas por el entonces Ministro de Fomento, señor Álvarez Cascos, provocaron un siniestro total y el mayor accidente ecológico, social y económico en las costas gallegas. Una de las causas que se barajaron del problema de la vía de agua fue, precisamente, la presencia de contenedores perdidos flotando en el mar a merced de las olas y tormentas, que pueden llegar a actuar como proyectiles contra los cascos de barcos de todo tipo, petroleros como el Prestige, pero también pueden ser barcos de pasajeros, ferris o cruceros. Los resultados del proyecto LashingSea nos muestran graves deficiencias y negligencias en las distintas áreas, como la falta de capacitación y entrenamiento y formación por parte del personal de carga, los estibadores en los puertos, y también de la tripulación, siempre escasa, y escasamente formada, que da servicio a verdaderos monstruos del mar. Por otra parte, también, hay una gran falta de aplicación de las mejores técnicas para la sujeción y trazabilidad de los contenedores, a menudo con exceso de peso. Y falta finalmente la evaluación del coste riesgo frente a los nuevos efectos físicos de estos monstruos del mar, por ejemplo, el llamado efecto de resonancia paramétrica que puede acelerar la caída posterior de los contenedores.

También aplicación de medidas tecnológicas de seguridad, controlar el peso en puertos, mejorar las sujeciones y estrategias de apilamiento, y también balización adecuada para tenerlos localizados en caso de pérdida porque su trazabilidad podría ser uno de los servicios que ofrezca el proyecto Galileo.